Jsem přesvědčen, že realita telekomunikačních trhů nenazrála k potřebě zásadnější změny, což ale samozřejmě nevylučuje debatu do budoucna, právě naopak.

V dalším kroku je nutné zajistit personální posílení této nejmenší agentury Evropské unie, aby mohla poskytovat telekomunikačním regulátorům plnou podporu.

Chtěl bych poděkovat ještě jednou kolegyni Pilar Del Castillové, protože práce s ní byla skutečně vynikající. Chtěl bych poděkovat bulharskému předsednictví a za Komisi jmenovitě paní komisařce Gabrielové a generálnímu řediteli generálního ředitelství CONNECT Robertu Violovi, protože díky nim se skutečně podařilo připravit velmi dobrý návrh a velmi životaschopný do budoucna, a věřím, že to bude velmi úspěšná práce do budoucna, která přinese